Hvala lepa. Če kaj, me veseli, da sta z vašim ministrom zelo usklajena in seveda, ker se bliža usklajevanje rebalansa za dva tisoč devetnajst, mi je tudi že minister povedal to problematiko. Zagotovo se strinjam, da bo treba nameniti tudi denar za razpise za obnovo šol. Ne nazadnje sem bil tudi sam kot župan, nekoč sicer obroki so bili kar raztegnjeni pa dolgo časa smo čakali, ampak dobili smo pa ta denar, sicer smo morali prej vzeti svoj, svoje posojilo, premostitveno, ampak smo pa smo pa izpeljali, tako da se z vami strinjam. Vse to je odvisno od koalicijskega usklajevanja, ko se bomo usedli in pogledali, kje je moč ta denar dobiti. Ste mi pa malo pihnili na dušo, ker kadar vam prav pride, sem samo župan, ki pojma nima, kadar vam pa prav pride sem pa župan, ki je bil uspešen pa ne vem kaj, to pač pač malo za za tako, nič nič slabo to vzeti. Tako da, ja. Se strinjava v tem, da, tudi tam se začne razvoj, tudi tam se začne, napredek in tako naprej. Zlasti bo treba zlasti na področju izobraževanja, tudi, postoriti, marsikaj, pa tudi take zadeve, kot se v šolah dogajajo, da ne vem recimo ima nekdo štiri štirke, pa ima zaključeno štiri, pa je to sporno. To je normalnemu človeku tudi včasih težko razumeti, se strinjamo, a ne. Tako, da minister tudi to rešuje, tudi te zadeve, tako da vrsto vrsto anomalij je in veliko veliko dela nas čaka, še enkrat ponavljam. Hvala lepa.